Domnule președinte, stimați colegi, de doi ani de zile poporul român se manifestă în stradă pentru apărarea valorilor europene. Oamenii cer justiție, oamenii cer dreptate, oamenii cer stat de drept și oamenii cer bună guvernare și oamenii ies în stradă, împreună cu drapelul Uniunii Europene și oamenii întreabă ce poate face Uniunea Europeană pentru noi? Iar răspunsul nostru, domnule prim vicepreședinte Timmermans, stimați colegi, trebuie să fie un răspuns convingător. Trebuie să fim alături de poporul român, să apărăm împreună valorile europene, să apărăm împreună modul de viață european. Asta dorește poporul român și asta trebuie să facem și noi.

Trebuie să știm, totodată, că oamenii se manifestă împotriva unui guvern care este controlat de președintele Partidului Social Democrat, care este un infractor condamnat de mai multe ori, iar când infractorii fac legi, legile sunt bune pentru infractori, nu sunt bune pentru oameni. De aceea, domnule prim vicepreședinte Timmermans, dumneavoastră, Comisia Europeană și noi, Parlamentul, suntem alături de popor, trebuie să fim alături de ei, să apărăm valorile europene și buna guvernare.